Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

2011 bombardierte die NATO Libyen und stürzte den Alleinherrscher Gaddafi.

Neben regionalen Mächten sind auch fast alle Großmächte daran beteiligt.

Doch Krieg bedeutet für die Menschen vor Ort Tod, Leid und Elend.

Die meisten EU Staaten arbeiten zusammen mit der Regierung Sarradsch, die auch zusammen mit Milizen der sogenannten libyschen Küstenwache immer mehr Geflüchtete aus der Europäischen Union fernhält.

Waffenexporte an alle beteiligten Konfliktparteien in Libyen müssen nun gestoppt werden, alle Außenmächte müssen sich zurückziehen.